Il s'agit de choisir les présidents des trois autorités de supervision pour les banques, les assurances et les marchés, et de mettre ainsi sur les rails ces trois nouvelles autorités qui, avec le Conseil du risque systémique, constituent enfin la première véritable architecture européenne de supervision sur les marchés financiers, qui vous doit beaucoup, puisque c'est grâce à un vote du Parlement que ces autorités ont été créées et que leurs pouvoirs ont été renforcés. Vous allez émettre ce vote en toute responsabilité et nous le respecterons.

C'était un processus transparent, ouvert, auquel toute personne qui voulait être candidate pouvait participer.

de la représentation, notamment du point de vue de la parité hommes femmes, qui constitue une exigence légitime du Parlement européen. Nous avons choisi ces personnalités sur le critère de la compétence, de l'expertise, de l'engagement européen et de l'indépendance. Je ferai la même chose s'agissant des directeurs exécutifs, de telle sorte que ces trois autorités aient la crédibilité et l'autorité nécessaires. Mesdames et Messieurs, ce vote est important.

Ces trois autorités ont un travail considérable devant elles, sur les stress tests sur les agences de notation, sur les textes dont vous discutez en ce moment pour la régulation des produits dérivés ou des short sellings Le travail ne manque pas. Nous savons que les marchés avancent beaucoup plus vite que la démocratie. Je fais confiance au Parlement au moment de ce vote et je vous confirme les engagements que la Commission a pris pour assurer l'indépendance, les moyens de travail et la crédibilité de ces trois nouvelles autorités.